Vážený pán predsedajúci, dohovor o právach dieťaťa bol prijatý pred tridsiatimi rokmi, avšak ani po tridsiatich rokoch, v podstate v mnohých krajinách, sa nedodržiava toto právo. Stále je veľký počet detí, ktorých práva sú nedostatočne chránené.

Vzdelávacie systémy v niektorých krajinách, ako napríklad na Slovensku, nedokážu vzdelávať rómske deti tak, aby získali tieto deti následne kvalifikáciu. Tieto deti chodia do špeciálnych tried a škôl, ktoré sú určené pre deti s mentálnym postihnutím.

Ich hendikepom je, že pochádzajú z chudobných rodín. My si nemôžeme dovoliť nechať bokom žiadne dieťa len preto, že pochádza z chudobných pomerov. Týmto deťom nie je len upierané právo na vzdelanie, ale i právo na dôstojný život, pretože bez vzdelania nebudú môcť naplniť svoj potenciál a uplatniť sa na pracovnom trhu. Európska únia si nemôže dovoliť mrhať týmto potenciálom. Európska komisia v súčasnosti vedie správne konanie voči trom krajinám. Tieto konania sa týkajú diskriminácie rómskych detí vo vzdelávaní. Slovensku navyše hrozí žaloba na Európskom súdnom dvore v Luxembursku, pokiaľ do dvoch mesiacov nepredloží Európskej komisii konkrétny plán, ako hodlá s týmto stavom skoncovať.